Comment les humains peuvent ils être auteurs de telles horreurs, pour de seuls motifs économiques, au détriment du bien être animal? Pour autant, loin de moi l'idée de sombrer dans l'idée que nous devons abolir l'élevage, qui est parfois nécessaire, souvent nécessaire, pour ne pas dire toujours nécessaire à l'équilibre de certains territoires. Aussi, nous devons bâtir des alternatives à ces situations de transport et au transport lui même, basées sur des abattoirs de proximité, basées sur des abattoirs mobiles, basées sur de l'abattage à la ferme, qui permettraient d'atteindre une situation acceptable pour les animaux, pour les éleveurs et pour les consommateurs.